Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion heute Abend hat zweierlei gezeigt. Zum einen, dass wir morgen wohl mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit für unser Trilog Ergebnis rechnen können. Zum zweiten hat sie wieder einmal gezeigt, dass die Wortbeiträge mancher Kollegen zwar wortgewaltig und interessant sind, dass sie aber noch gehaltvoller wären, wenn sie sich nur einmal mit dem Dossier auseinandergesetzt hätten. In der Schule hätte man in einem Deutschaufsatz gesagt Thema verfehlt. Aber Schwamm drüber. Wichtig ist, dass wir hier heute Abend etwas auf den Weg bringen, was Europa an dieser Stelle und die Banken, die mit unseren Regulierungen handeln müssen, in einer gesunden, zeitgerechten Art und Weise in eine neue Rechnungslegungsstandardwelt überführt. Das ist wichtig um Stabilität zu wahren, und ich bin mir sicher Wenn wir genauso fortfahren bei der weiteren Behandlung des CAD Paketes, dann werden wir auch im kommenden Jahr das ganz große Paket ebenso zufriedenstellend abschließen können.